Mais aujourd'hui, Viktor Orbán se veut le champion d'un nouveau modèle européen nationaliste et anti migrants. C'est l'inverse de l'histoire de ce beau pays et de toute celle de notre continent.

Monsieur Timmermans, ces dérives ont commencé en 2010 et vous nous dites que vous suivez l'évolution des choses.

Être européen, c'est d'abord respecter les valeurs de l'Union européenne. Oui, la Hongrie cherche à gagner du temps derrière des arguties juridiques et procédurières, et la réponse du Conseil est affligeante.